forseti ég mæli fyrir frumvarpi til breytinga á lögum um húsnæðismál númer fjörutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og átta með síðari breytingum frumvarpið er lagt fram í samræmi við tillögur tekjustofnanefndar til félagsmálaráðherra þann sautjánda mars síðastliðinn en nefndin var skipuð fulltrúum ríkis og sveitarfélaga í þriðja lið tillagna nefndarinnar er lagt til að varasjóði húsnæðismála verði heimilað að auka rekstrar og söluframlög vegna

um útfærslu segir í tillögum nefndarinnar að fjármögnun komi af höfuðstól varasjóðs viðbótarlána þessi breyting felur því ekki í sér útgjöld fyrir ríkissjóð varasjóður viðbótarlána sem er tilkominn vegna framlaga frá sveitarfélögum samhliða veitingu viðbótarlána er ætlað að bæta einstök tjón sem íbúðalánasjóður verður fyrir vegna útlánatapa á viðbótarlánum og vegna kostnaðar við uppboðsmeðferð eigna sem á hvíla viðbótarlán í lok árs tvö þúsund og fjögur hætti íbúðalánasjóður að veita viðbótarlán og hefur sjóðurinn því ekki orðið fyrir nýjum skuldbindingum frá þeim tíma þvert á móti hafa skuldbindingar sjóðsins minnkað ört undanfarna mánuði vegna uppgreiðslna viðbótarlána um síðustu áramót var staða útistandandi viðbótarlána rétt tæplega tuttugu og einn milljarður króna á sama tíma var eigið fé varasjóðs viðbótarlána rúmar þrettán hundruð milljóna króna eða sem nemur um sex komma tvö prósent af útistandandi viðbótarlánum þann þrítugasta september síðastliðnum hafði þetta hlutfall hækkað í níu til tíu prósent að teknu tilliti til vaxtatekna sjóðsins og tapaðra viðbótarlána á árinu og staðan batnað sem því nemur samkvæmt úttekt sem unnin var fyrir varasjóð viðbótarlána fyrr á þessu ári er óhætt talið að lækka eigið fé sjóðsins þannig að hlutfall þess af útistandandi viðbótarlánum verði á bilinu þrjú til fjögur prósent það er því ljóst að eigið fé sjóðsins er langt umfram það sem sérfræðingar telja nauðsynlegt vegna skuldbindinga hans fjölmörg sveitarfélög glíma við rekstrarvanda í félagslega húsnæðiskerfinu og í tillögum tekjustofnanefndar er lagt til að ráðgjafarnefnd varasjóðs húsnæðismála verði heimilað að ganga á eigið fé varasjóðs viðbótarlána til að taka á þeim vanda með auknum rekstrarframlögum eða aðstoð við fækkun íbúða með sölu á almennum markaði tekið skal fram að um þetta ríkir full sátt við sveitarfélögin og er raunar um að ræða tillögu fulltrúa sveitarfélaga í tekjustofnanefnd sem stjórn sambands íslenskum sveitarfélaga hefur einnig samþykkt hæstvirtur forseti í tillögum tekjustofnanefndar er enn fremur lagt til að rammasamkomulag ríkis og sveitarfélaga sem vísað er til í ákvæði til bráðabirgða átta við lögin verði framlengt um þrjú ár eða til ársins tvö þúsund og níu samkomulagið felur í sér sextíu milljónir króna árlegt framlag ríkissjóðs til verkefnis varasjóðs húsnæðismála og nemur kotnaðarauki ríkissjóðs vegna framlengingar samkomulagsins því alls hundrað áttatíu milljónir króna á því tímabili á sama tíma munu sveitarfélög inna af hendi tuttugu milljónir króna á ári í sama tilgangi hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og